Y lo cuentan quienes consiguen escapar. Tortura, violencia sexual, secuestros, esclavitud el horror cotidiano. Lo ha explicado perfectamente la señora Mogherini, y no hoy por primera vez. El vídeo publicado por la CNN efectivamente no ha descubierto nada nuevo, pero, como aquella cruel foto de Aylán —¿se acuerdan?―, ha conseguido remover conciencias y que las reacciones se acumulen. Aprovechemos este impulso para avanzar en la dirección adecuada y también para que ustedes puedan explicar lo que la Unión Europea está realmente haciendo. Pero es muy importante que pongamos la protección de las personas por encima de la protección de las fronteras. Esa es la gran diferencia entre quienes pensamos de esta manera y quienes solo tienen obsesión por la seguridad y el control de las fronteras sin pensar en las personas. La pregunta es cómo actuar en Libia. Si no hay Estado, no hay estructuras, no hay interlocutores, ¿cómo encontrar una solución? Existe una enorme preocupación sobre qué estamos haciendo en Libia y con quién estamos haciendo las cosas en Libia. Y esto solo puede remediarse con más transparencia, y este debate es una oportunidad para eso. La situación del país desde luego no permite afrontar el drama humanitario y, por eso, la idea de los retornos es una buena idea, una muy buena idea. Pero vuelven a sus países, ¿con qué posibilidades? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a compartir la responsabilidad de este lado del Mediterráneo? ¿O vamos a sistemáticamente a tratar de alejar el problema de nuestras fronteras? ¿Cómo vamos a hacer con la migración económica que, en términos humanos, es un eufemismo? Migración económica, la gente se busca la vida, una vida soportable. Así que, una vez más, insistimos en que Europa necesita definir con claridad, para su propia supervivencia, una política migratoria sostenible. Para eso necesitamos abrir más vías legales y seguras para la inmigración. Lo digo más fuerte, porque lo hemos dicho muchas veces. El único camino y la alta representante lo sabe bien— es construir una verdadera asociación con los países de origen y tránsito conciliando intereses, compartiendo proyectos y asumiendo responsabilidades.